Creo que hay que hacer un desarrollo legislativo, cuando sea necesario, para evitar la extraordinaria fragmentación legislativa que hay en la Unión Europea con el objetivo de desarrollar mejor el mercado interior y, en este caso, el mercado interior digital. Yo me he referido específicamente a lo que supondría el fin de las cargas que supone el roaming para aquellos más desfavorecidos, desde el punto de vista de los recursos económicos —como son las pequeñas empresas y las start up cuando, intentando acceder a un mercado potencial de 500 millones de consumidores, tienen que afrontar unos costes de comunicación a través de Internet que son excesivamente elevados. En ese sentido, creo que el fin del roaming también será beneficioso para desarrollar el mercado interior digital.